Madame la Présidente, la longue normalisation du Mali, après le coup d'État militaire, reste un chemin semé d'embûches.

La région de Kidal, notamment, n'est pas encore sécurisée.

Deuxième bémol la fragilité de toute la région sahélienne qui continue à être exposée à des secousses importantes depuis le début du printemps arabe. Aussi le calme relatif du moment ne devrait il en aucun cas être interprété comme la fin de la violence dans cette région. Tout porte à croire que les islamistes armés jusqu'aux dents, responsables de la dégradation de la situation malienne, se préparent à un redéploiement pouvant constituer une menace pour toute la région.

L'Union européenne y envoie d'ailleurs une délégation d'observateurs électoraux présidée par notre éminent collègue Louis Michel, dont la réputation en tant que fin connaisseur de la réalité africaine n'est plus à faire. Deuxièmement, saluons également l'engagement de la communauté internationale. La force des Nations unies, la MINUSMA, visant la stabilisation et le maintien de la paix, en est un exemple. Troisièmement, et c'est sans doute de loin le point le plus positif le résultat encourageant de la conférence des donateurs tenue à Bruxelles en mai dernier, prête à investir plus de 3 milliards d'euro dans la reconstruction du pays. Quant à la question de savoir si les élections doivent se tenir au début du processus de reconstruction de l'État malien ou à la fin,

Pourquoi? La raison en est que les élections s'inscrivent, de toute évidence, dans le long processus de démocratisation du Mali, déjà initié dans les années